Szintén dunai országból származik, mert bizony nagyon nagy munka vár mind a magyar elnökségre, mind pedig az Európai Bizottságra, hogy megteremtse a harmóniát a 11 szakpolitikai terület között. Túl sok a prioritás, kedves kollégák és biztos úr! A különböző prioritások között hogyan lehet majd egyensúlyt és harmóniát teremteni? Nem a kétely mondatja velem, hiszen én is szeretném, ha ez a stratégia sikeres lenne, és ebben a stratégiában az a legjobb, hogy együttműködésre készteti, kényszeríti a Duna menti országokat, ahol az együttműködés gyakran hiányzott. Ugyanakkor kérdéses, hogy miként hangolhatók össze a Duna stratégiában rögzített, egymással esetenként ellentétes célkitűzések, így a vízminőség, a környezet állapotának fejlesztése, a hajózhatóság, az energetikai hasznosítás vagy az ökoturizmus. Ezért nagyon nagy munka vár a Bizottságra,